Monsieur le Président, Monsieur le Président du Conseil, Madame la Commissaire, j'aurais voulu dire au Président Tajani que maintenant qu'il était le président de cette maison, il devait porter le mandat qu'il avait adopté.

Nous demandons au nouveau président du Parlement de porter aussi cette partie là des travaux de notre hémicycle car, nous le voyons bien, c'est de ce Parlement que vient l'impulsion à un moment où, au niveau du Conseil, on continue à hésiter même dans le cadre de la coopération renforcée mise en place.

Certains nous disent Ah, mais ce n'est pas possible. Il faut le faire au niveau mondial et à ce moment là, on pourra le faire au niveau européen.

Très franchement, l'expérience qui existe dans un certain nombre d'États membres nous montre que l'on peut commencer dans l'espace de cette coopération renforcée et qu'il faut aller vers une taxe qui contribue à réduire l'instabilité des marchés, que cette taxe porte sur les transactions intra jour ou sur le fameux trading haute fréquence.